Domnule președinte, domnul Boștinaru spunea mai devreme că avem o țară de mâna a doua.

Avem, în schimb, un guvern de mâna a șaptea, pentru că, dacă nu ar fi fost așa, l am fi avut aici pe prim ministrul acestui guvern, doamna Dăncilă, care, atunci când a fost învestită, a fost prezentată ca fiind persoana cheie în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Nu înțeleg, în schimb, ce caută domnul Toader aici, pentru că dumnealui, așa cum a zis domnul Diaconu, e, într adevăr, membru al Comisiei de la Veneția. Dar atunci când domnii Juncker și Timmermans au cerut Guvernului român să consulte Comisia de la Veneția, cine a fost primul care a spus Nu avem nevoie? Chiar domnul Toader, membru al acestei comisii. În general, atitudinea Guvernului român este de dispreț față de Comisie.

Așadar, e o situație în care nu pot decât să întreb următorul lucru nu vă e rușine, pesediștilor?